J'ai dû intervenir des dizaines de fois déjà en commission, en groupe, en plénière, en audition. J'ai rappelé les chiffres, les images, la situation tragique de nos océans dans le monde, mais aussi chez nous, en Europe. Le plastique empoisonne nos mers, il tue leurs habitants et il nous menace, nous, au bout de la chaîne.

Plusieurs victoires sont à souligner.

Nous avons convaincu le Conseil d'ajouter les plastiques oxodégradables et les gobelets et contenants alimentaires en polystyrène expansé, la frigolite. Cet ajout représente 30 des déchets plastiques. Nous avons maintenu aussi, et ce ne fut pas facile face à un Conseil réticent, le régime de responsabilité élargie du producteur. Ce principe du pollueur payeur est maintenant au cœur de notre législation. Nous avons obtenu que les fabricants de tabac aient l'obligation de financer la collecte, la dépollution et le recyclage des mégots, et ceci dès janvier

Les bouteilles, je le rappelle, c'est l'objet numéro un sur le podium en nombre des objets qui polluent nos plages et nos océans.

2030. C'est un carburant pour l'économie circulaire.

En revanche, nous avons obtenu un marquage obligatoire sur les paquets pour alerter sur leur impact environnemental.

Pour les gobelets et les emballages alimentaires, le texte précise maintenant une réduction ambitieuse et durable pour

C'est considérable et chacun en est conscient. C'est plus, tellement plus, que la directive pailles à laquelle on nous réduit parfois. Mais ce n'est pas suffisant, nous allons avancer encore, et sur trois axes au moins. Une révision ambitieuse de la législation européenne sur l'emballage, avec un objectif chiffré sur la réduction des emballages un plan d'action d'envergure contre les microplastiques, parce que ce sont les macroplastiques que nous avons visés ici et puis un basculement véritable de l'Europe vers l'économie circulaire avec des filières de recyclage de qualité. Un dernier mot très important à mes yeux le résultat que je vous présente est très clairement un travail d'équipe.